Domnule președinte, acordul de asociere cu Republica Moldova vizează cetățenii Republicii Moldova și cred că, în preocupările fiecărui om politic european, aceasta trebuie să fie o prioritate, nu jocurile politice care vizează întărirea unui partid sau altul.

Proiectele care vizează direct bunăstarea cetățenilor trebuie să continue, pentru că, numai așa, Uniunea Europeană poate să fie relevantă și poate aduce bunăstarea și în această parte de lume atât de controversată, atât de săracă și atât de dificil poziționată într o strategie de securitate în această zonă. Altfel, ar însemna ca cele 100 de milioane să vină probabil peste câțiva ani direct de la Moscova, iar Bruxelles ul va fi irelevant și este păcat pentru ceea ce am investit noi în sprijinul cetățenilor moldoveni, care sunt cetățeni europeni.